Madame la Présidente, chers collègues, en guise de conclusion à cet important débat et aux questions que se posent un certain nombre de parlementaires, deux éléments. Le premier l'Union européenne, comme elle l'a fait chaque année, s'associera évidemment dans son ensemble et à un niveau au moins identique à celui de l'année passée et cela comme toutes les délégations diplomatiques de l'Union à la remise du prix Nobel de la paix à M.

C'est inspiré d'un respect mutuel et d'une profonde compréhension du contexte politique chinois que nous continuerons à aborder les questions universelles des droits de l'homme, et en particulier le cas de M. Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, avec ces mêmes autorités chinoises.